Zabezpečenie účinných, bezpečných a ekonomicky dostupných liekov je hlavne zodpovednosťou a úlohou členských štátov. Na úrovni EÚ je však potrebné podporovať legislatívne vedecko výskumné informačné, ekonomické i finančné mechanizmy, ktoré napomôžu dosiahnutie tohto cieľa. Predovšetkým treba zabezpečiť tvorbu a implementáciu účinných politík a podporu vývoja výskumu a výroby nových liekov v krajinách EÚ. Treba zvážiť politiky zamedzujúce a sťažujúce škodlivý outsourcing týchto kapacít z mimo územia EÚ so všetkými jeho negatívnymi dôsledkami. Trh musí viac odpovedať skutočným a definovaným zdravotným potrebám obyvateľov a neriadiť sa napríklad podľa medicínsky pochybných, módnych či dokonca škodlivých life stylových požiadaviek.

Úlohou ostáva aj zaistenie ochrany obyvateľstva pred nekvalitnými či podvodnými liekmi prenikajúcimi na územie EÚ. Rovnako dôležitá je ochrana obyvateľstva pred medicínsky nezdôvodniteľnými či priamo iracionálnymi liečiteľskými postupmi a prípravkami z okruhu tzv. alternatívnej medicíny.